virðulegi forseti ég vil leyfa mér að mæla hér fyrir stuttu frumvarpi sem ég flyt ásamt háttvirtum þingmanni guðjóni a kristjánsson grétari mar jónsson og jóni magnússon um breytingu á lögum um félagslega aðstoð númer níutíu og níu tvö þúsund og sjö í frumvarpinu er lagt til að breyta fimmtu grein núgildandi laga á þann veg að greinin orðist svo með leyfi forseta heimilt er að greiða umönnunargreiðslur samkvæmt fjórðu grein til maka elli eða örorkulífeyrisþega sem dvelst í heimahúsi eða öðrum nákomnum lífeyrisþeganum sem annast lífeyrisþegann ráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis og aðra grein frumvarpsins er að lög þessi öðlist þegar gildi með frumvarpinu fylgir svohljóðandi greinargerð með leyfi forseta núverandi lagaákvæði í fimmtu grein er rýmkað nokkuð með frumvarpi þessu í fyrsta lagi verða heimilar umönnunargreiðslur til annarra en þeirra sem eiga sameiginlegt lögheimili með elli eða örorkulífeyrisþeganum og er þá miðað við að sá sem umönnunargreiðslur fær sé nákominn lífeyrisþeganum ættingi eða náinn vinur í öðru lagi eru lagðar niður núverandi makabætur og umönnunarbætur og þess í stað lagt til að teknar verði upp umönnunargreiðslur samkvæmt fjórðu grein laganna við það hækka greiðslurnar úr því að vera allt að áttatíu prósent af grunnlífeyri og tekjutryggingu almannatrygginga eða um áttatíu og tvö þúsund sjö hundruð krónur á mánuði í allt að níutíu og sex þúsund níu hundruð sjötíu og átta krónur loks er í þriðja lagi fellt úr gildandi lögum skilyrði um að sérstakar aðstæður þurfi að vera fyrir hendi og þannig verður heimild laganna rýmri en nú er breytingarnar í frumvarpinu munu sérstaklega gagnast aðstandendum alzheimer sjúklinga og öðrum þeim sem þurfa stöðuga umönnun og athygli annarra og eru auk þess í takt við sjálfsagðar kröfur sem nú eru uppi um að öldruðum verði gert kleift að búa sem lengst á eigin heimili og auka með þeim hætti lífsgæði þeirra þrátt fyrir nokkra hækkun á greiðslum verður kostnaður við umönnun á hverjum mánuði einungis sem svarar einnar viku kostnaði við hjúkrunarrými og því má leiða að því sterkar líkur að umrædd breyting leiði til sparnaðar fyrir ríkissjóð á síðasta ári voru greiddar samtals níutíu og tvær milljónir króna til hundrað tuttugu og fimm einstaklinga í makabætur og umönnunarbætur þær greiðslur hefðu orðið um það bil hundrað og sjö milljónir króna ef gilt hefði fjárhæðin í frumvarpinu rýmkun á heimild laganna mun vafalítið fjölga þeim sem fá umönnunargreiðslur enda til þess ætlast ekki er unnt að leggja mat á þann kostnað að svo stöddu né þann sparnað fyrir ríkissjóð sem hlýst af því að viðkomandi mun líklega dvelja lengur í heimahúsi en ella þykir því rétt að hafa lagaákvæðið í formi heimildar um sinn og lýkur þar með greinargerðinni sem fylgir með þessu frumvarpi ég vil virðulegi forseti bæta því við að lokum að mér finnst ástæða til þess að skoða frekar útfærslu á þessu ákvæði sem lagt er til í frumvarpinu að breyta í ljósi frumvarps sem ríkisstjórnin hefur lagt fram og var rætt hér í þingsölum í gær um breytingar á lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna þar er kynnt til sú tillaga ríkisstjórnarinnar að foreldrar sem annast börn sín sem þannig er ástatt um geti fengið greiðslur úr ríkissjóði sem komi í stað launa sem þeir verða af vegna þess að þeir geta ekki lengur sinnt sínu starfi og að ríkið greiði allt að áttatíu prósent af þeim launum sem viðkomandi foreldri hefur haft á almennum vinnumarkaði þó með tiltekinni hámarksfjárhæð á mánuði mér finnst að þetta sé að mörgu leyti hliðstæður tilgangur og í frumvarpinu sem við ræddum í gær og því sé eðlilegt að skoða hvort ekki væri rétt að samræma greiðslur úr ríkissjóði í þessum tveimur tilvikum í frumvarpi ríkisstjórnarinnar er sett lágmark á greiðslur til foreldra hundrað þrjátíu þúsund krónur á mánuði sem er verulega hærri fjárhæð en við leggjum til í frumvarpi okkar um breytingar á lögum um félagslega aðstoð og ég mælist til þess af háttvirtum nefnd sem fær málið til athugunar að það verði athugað með það í huga en gætt verði samræmis í greiðslu úr ríkissjóði milli þessara tveggja lagabálka virðulegi forseti ég tel ekki ástæðu að hafa fleiri orð til að mæla fyrir þessu frumvarpi það er stutt og skýrt og hefur alveg augljósan tilgang þannig að ég hygg að menn þurfi ekki að velkjast í vafa um að hverjum málið beinist og í hvaða tilgangi

legg til virðulegi forseti að málinu verði vísað til háttvirtrar félags og tryggingamálanefndar að lokinni þessari umræðu og til annarrar umræðu